Tisztelt Elnök úr! Köszönöm szépen a szót. Képviselőtársaim! Először is nézzük meg, hogy miért is van most mondvacsinált indokokkal napirenden itt Magyarország és Lengyelország ügye. Azért, mert a baloldali frakciók ezt szabták feltételéül annak, hogy decemberben a máltai újságíró gyilkosságról itt szó eshessen. A máltai gyilkosság szálai a szocialista miniszterelnökhöz vezettek, de ennek ellenére szégyenletes módon az európai baloldali frakciók csak úgy egyeztek bele az erről szóló vitába, ha januárban napirendre kerül Magyarország és Lengyelország. A Magyarország ellen felhozott vádak hamisak. Magyarországon szabad és független az igazságszolgáltatás, a tudomány és az oktatás világa. A szólásszabadság él és virul, és kifejezetten sokszínű a sajtó. Ki kell mondani világosan Magyarországnak politikai vitája van a balliberális erőkkel. Ez a politikai vita Európa jövőjéről szól, a nemzetállamok szuverenitásáról, a bevándorlásról és az európai keresztény kultúra védelméről. A baloldal pedig visszaél a jogállamiság fogalmával akkor, amikor egy politikai vitában az eltérő álláspontot képviselőt jogi eljárásokkal akarja büntetni.